Hovořit o situaci v Nigérii a nemluvit o náboženství, resp. nemluvit o křesťanství, je velmi zvláštní situace a trošku bych se chtěl ohradit proti tomu, co tady říkala paní Sargentiniová, protože křesťané, to je ta skupina, která v Nigérii je poměrně dlouho. Je pod velikánským tlakem, vždyť si vezměte, kolik desítek křesťanů za poslední roky zemřelo.

Vezměte si, kolik desítek křesťanů bylo uneseno a kolik desítek křesťanských žen bylo znásilněno.

Nigérie má další problémy, nefungující státní správa, obrovská korupce a další věci, které jste tady zmiňovali. Ale proč kolegové nezmínit skupinu křesťanů, kteří tam žijí?

Naše tradice stojí na křesťanství, a proto je potřeba vyzvat nigérijskou vládu, aby s tímto něco dělala.